Olyan emberi nagyságról és ami szintén kivételes a biztosok testületében szakmai tudásról tett tanúbizonyságot mint orvos, hogy úgy gondolom, hogy amíg ő a Bizottságnak az egészségügyért felelős tagja, megszavazhatom a fertőző betegségekkel szembeni határozottabb fellépésre vonatkozó jelentést, hiszen ő oda fogja tenni magát, köszönöm neki ezúttal is.